Monsieur, je vous remercie de votre question. Je dirai simplement qu'il y a des accords internationaux qui font que l'Union européenne doit s'engager dans ses relations avec les pays ACP, et c'est un des accords que l'Union européenne doit privilégier.